virðulegi forseti ég mæli hérna fyrir frumvarpi til laga um breytingu á tollalögum og lögum um vörugjald málið snýst í raun um það að svokallaðar staðgengilsvörur mjólkur sem geta verið sojamjólk hrísmjólk möndlumjólk

verði undanskildar tollum og vörugjöldum ég ætla nú ekkert að lesa upp hérna þetta eru breytingar á tollalögum númer áttatíu og átta tvö þúsund og fimm fyrstu grein og ætla ekki að lesa upp alla liðina þetta er ósköp skýrt á sjálfu frumvarpinu síðan breytingar á lögum númer níutíu og sjö nítján hundruð áttatíu og sjö um vörugjald það er þannig að það eru mjög margir eða það er hópur fólks sem einhverra hluta vegna neytir ekki mjólkurvara þau geta verið með ofnæmi fyrir laktósa eða óþol fyrir laktósa eða mjólkurpróteini og þarf að kaupa þessa svokölluðu staðgengilsvöru sem er frekar dýr mér finnst það ekki á bætandi að vera líka með vörugjöld og tolla í einhverjum tilfellum í greinargerðinni segir að neysla mjólkurafurða hafi aukist mikið og útlit sé fyrir að fyrirtæki í mjólkurvinnslu muni af þeim sökum kaupa um þrjár milljónir lítra mjólkur umfram greiðslumark á líðandi ári það er þessi ákveðinn hópur fólks sem getur ekki neytt mjólkur er umtalsverður verðmunur á þessum staðgengilsvörum sem eru sojamjólk hrísmjólk möndlumjólk og haframjólk og svo á venjulegri mjólk þannig kostar einn lítri af af hreinni sojamjólk þrjú hundruð sextíu og níu krónur í einum af leiðandi stórmörkuðum á höfuðborgarsvæðinu en einn lítri af nýmjólk kostar hundrað tuttugu og átta krónur og einn lítri af léttmjólk hundrað og fimmtán krónur þannig að verð á þessum vörum virðist vera þrefalt verð kúamjólkur samkvæmt upplýsingum sem hagstofa íslands hefur tekið saman má ætla að meðalfjölskylda eyði um hundrað þrjátíu þúsund krónur í mjólkurvörur og egg á ári hverju það verður að telja líklegt að stór hluti þeirrar upphæðar sé tilkomin vegna kaupa á kúamjólk þessi mjólkurkaupin öll saman koma mjög mismunandi niður á þeim sem neyta kúamjólkur og þeim sem neyta staðgengdarvara þannig að við teljum verulegt tilefni til að draga úr þessum mun og ekki réttlátt í rauninni að refsa fjárhagslega þeim sem af einhverjum ástæðum kjósa að neyta ekki mjólkur þar af leiðandi leggjum að til að tollar og vörugjöld á sojamjólk hrísmjólk hnetumjólk möndlumjólk og haframjólk verði felld niður það má svo bæta við að við íslendingar göngum mjög langt í tollvernd og í rauninni allt of langt að mínu mati mér finnst þetta vera mikið réttlætismál þeir sem einhverra hluta vegna neyta ekki mjólkur að þeir séu ekki skattlagðir sérstaklega því þessir neytendur taka líka þátt í að niðurgreiða mjólkurframleiðslu á íslandi sem er eitthvað um sex milljarðar